Ein berühmter Franzose hat einmal über eine bestimmte Art von politischen Entscheidungen gesagt Das ist schlimmer als ein Verbrechen, das ist ein Fehler. Die Entscheidung des Rates, Nordmazedonien und Albanien die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen zu verweigern, ist ein Fehler von historischer Dimension.

Trotz allem Zorn darüber, wie die EU hier zum wiederholten Mal ihr Wort gebrochen hat, trotz aller Enttäuschung über die strategische Kurzsichtigkeit, trotz aller Scham gegenüber den Menschen in Nordmazedonien und Albanien, denen der Rat die Hoffnung zunichtemacht, will ich hier nicht kritisieren. Ich will nach vorne schauen und mich direkt an Präsident Macron wenden Herr Präsident, Sie haben sich in dieser Frage sehr isoliert, aber das Europäische Parlament ist bereit, Ihnen eine Brücke zu bauen. Wenn Sie unsere Entschließung genau lesen, stellen Sie fest, dass wir willens sind, an der von Ihnen gewünschten Reform des Beitrittsprozesses mitzuwirken. Lassen Sie uns das gemeinsam tun, aber bitte korrigieren Sie umgehend den Fehler, dass Nordmazedonien und Albanien draußen vor der Tür bleiben müssen, nur weil wir zu Hause noch nicht vollständig aufgeräumt haben.